Op de Nederlandse televisie en radio waren de afgelopen dagen schokkende reportages te zien en te beluisteren over de ontvoeringen en gedwongen bekeringen tot de islam van christelijke meisjes en vrouwen in Egypte. Neem bijvoorbeeld de beelden van uitgesneden kruistekens in hand en pols van de 27 jarige gehuwde Egyptische die aan haar kidnappers en folteraars wist te ontkomen. Naar ik weet heeft de hoge vertegenwoordiger op 9 december 2011 op eerdere vragen over deze uiterst ernstige schending van de rechtspositie van Egyptische christenen gereageerd.

Aan deze toezegging, hoge vertegenwoordiger, wil ik u heel graag houden. De aangrijpende, met feiten onderbouwde uitzendingen van de evangelische omroep in mijn land geven u daartoe ook alle aanleiding. Over de feiten gesproken de oudste en grootste Egyptische mensenrechtenorganisatie Euhro geeft officieel aan dat in de laatste 10 maanden ruim 1500 christelijke ouders bij haar aanklopten voor de ontvoering van hun dochters.

Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, mij staan de beelden voor ogen van een Egyptisch echtpaar dat samen met een negenjarige dochter onder tranen de video bekijkt van hun ontvoerde 15 jarige kind Nabila.

bezweert Nabila. Dit nieuwe publiekelijke bewijsmateriaal over de ontvoeringen en gedwongen bekeringen van Egyptische meisjes en vrouwen roept op tot een passend vervolg.